Natürlich verurteilen wir die Kämpfe, die aktuell stattfinden, und wir fordern auch einen sofortigen Waffenstillstand. Denn Krieg fordert viele zivile, unschuldige Opfer, Krieg ist vor allem keine Lösung zu diesem Konflikt. Was es braucht, ist eine Lösung, die das Zusammenleben der verschiedenen Völkergruppen in der Region nachhaltig ermöglicht. Für Bergkarabach gibt es nur eine diplomatische und eine politische Lösung auf Basis des Völkerrechts. Die Minsk Gruppe ist die internationale Plattform für diese internationalen Verhandlungen und muss daher auch genutzt werden. Alle Armenien, Aserbaidschan, Russland, und vor allem die aggressive Türkei müssen für Deeskalation sorgen. Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand und ein zurück an den Verhandlungstisch.